Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Komisji!

Pomimo że analitycy rynku lotniczego już od dłuższego czasu zapowiadali bankructwo tej firmy, to jednak SkyEurope jeszcze w przeddzień złożenia wniosku o upadłość sprzedawała bilety na swoje loty, w efekcie czego setki pasażerów linii zostało pozbawionych nie tylko możliwości odbycia zaplanowanych podróży, ale przede wszystkim zostało też narażonych na wymierne straty finansowe spowodowane upadkiem linii.

Przykład SkyEurope jednoznacznie wskazuje na to, że w naszej wspólnej Europie nie dopracowaliśmy się jeszcze przepisów chroniących konsumentów usług lotniczych przed negatywnymi konsekwencjami upadku linii lotniczych. Problem jest o tyle istotny, że od 2000 roku na świecie zbankrutowało 77 linii lotniczych.